með frumvarpinu er gert ráð fyrir að skylda til að greiða í fræðslusjóði atvinnulífsins verði felld inn í fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna breytingin sem lögð er til er undirliggjandi þeim markmiðum sem koma fram í stöðugleikasáttmála alþýðusambands íslands bandalags háskólamanna bandalags starfsmanna ríkis og bæja kennarasambands íslands samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja samtaka atvinnulífsins ríkisstjórnarinnar og sambands íslenskra sveitarfélaga sem undirritaður var tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu um að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir tilteknum aðgerðum sem koma fram í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá sautjándu febrúar tvö þúsund og átta um réttindi launafólks svo ná megi þeim markmiðum sem þar koma fram þótti mikilvægt að tryggja að öllum atvinnurekendum verði skylt að greiða í fræðslusjóði atvinnulífsins iðgjöld þau sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um hverju sinni í kjarasamningsviðræðum á sama hátt og þeim er skylt að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði stéttarfélaganna fyrir liggur sú túlkun dómstóla að örum kosti dugi ákvæði laga fimmtíu og fimm nítján hundruð áttatíu ekki til þess að kveða á um þessa almennu greiðsluskyldu þar sem túlkun dómstóla hefur verið upptalning á þeim sjóðum sem skylt er að greiða í samkvæmt fyrstu málsgrein sjöttu grein laganna sé tæmandi í lögunum sjálfum er frumvarpið því lagt fram í þeim tilgangi að bæta úr þessu virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar